Bisogna fare una valutazione d'impatto ambientale ed economico quando si spendono tanti soldi. Il progetto Torino Lione pone sul piatto decine di miliardi di euro per i prossimi anni. Io credo che ci siano altre priorità rispetto a quest'opera inutile, quando si potrebbe soprattutto, spendendo meno, mettere a posto la linea già esistente. Questo tipo di progetti megainfrastrutturali di solito fanno guadagnare i grandi subappaltatori che poi dopo, molto spesso, hanno sotto anche il crimine organizzato, per quanto riguarda l'Italia, e le aziende che lavorano, anche transfrontalieramente, tra Francia e Italia. Quindi bisogna valutare meglio i progetti infrastrutturali, tra cui la Torino Lione, che non andrebbe finanziata.